Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die Tragödie in Kolumbien dauert seit Jahrzehnten an.

Und Teile der Bevölkerung gerade in diesen beiden Ländern haben erfolglos versucht, die Verhältnisse durch einen bewaffneten Kampf zu verändern.

Andere haben auf friedlichem und demokratischem Weg versucht, diese Veränderung in den Ländern herbeizuführen, um herrschende Willkür im Land zu bekämpfen und der Bevölkerung endlich echte Gerechtigkeit und Rechtstaatlichkeit zu bringen.

Und diese Menschen und ihre Hinterblieben und ihre Angehörigen erwarten heute auch eine sehr konkrete verbindliche Positionierung der Europäischen Union zu ihrem Schicksal. Die Kräfte, die sich in Kolumbien und auch in Peru außerhalb und innerhalb der Parlamente für einen demokratischen Wandel einsetzen, hoffen auf diese Unterstützung von außen. Manche von ihnen haben erhofft, dass gerade diese Verhandlungen zu dem Abkommen dazu führen, dass ihre Regierung für die Aussicht auf einen lukrativen Abschluss tatsächlich wirksame gesetzliche und institutionelle Veränderungen vollziehen. Ich erinnere mich daran, wie Frau Ashton dieses Ziel als die Legitimation für ihre Politik des kritischen Engagements benannte.

Und das ist der Punkt, wo wir heute entscheiden müssen.

Haben wir als Europäer ein partnerschaftliches Abkommen ausgehandelt, das in der Bevölkerung nur eine gute wirtschaftliche selbsttragende Entwicklung ermöglicht und zur Überwindung von Armut beiträgt? Haben wir uns durch unsere Unterschrift gegenüber der Bevölkerung als Garant der Achtung von Menschenrechten, von sozialen, kulturellen und Umweltrechten verpflichtet und zwar konkret, transparent, verifizierbar und von Betroffenen auch konkret einklagbar, hier wie dort? Sämtliche bedeutende Gewerkschaften Frau Keller hat darauf hingewiesen in Lateinamerika und in Europa, ETUC, ITUC und andere, die Menschenrechts und Umweltorganisationen,

Das muss uns doch zum Nachdenken zwingen. Mit der Roadmap haben wir nichts als ein unverbindliches und unkonkretes Versprechen für die Zukunft in der Hand. Wir haben eine Versprechung in der Hand, aber sie ist nicht einklagbar. Das Nichterreichen der Ziele bliebe ohne Folgen.